Auch heute kann man sagen, ist es eine Region, wo kleine, üble Satellitenregime wie das von Herrn Kadyrov brutale Menschenrechtsverletzungen begehen. Wir verurteilen jede Form des Terrorismus von allen Seiten, aber dieses Regime hat nichts mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun. Deshalb brauchen wir, um diese Situation zu überwinden, ein Dreigestirn, nämlich eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Europarat und seinem Menschenrechtsgerichtshof, uns als Motor der Europäischen Union und den Menschenrechtsorganisationen in dieser Gegend, die die russische Macht schärfstens abzuschirmen versucht.

Deshalb fordern wir für Herrn Oleg Orlov nicht nur, dass er unverzüglich in Ruhe gelassen wird, sondern wir fordern Unterstützung und geben Unterstützung für sein verdienstvolles Wirken für die Menschenrechte.

dafür zu sorgen, dass dort endlich Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit herrschen.